Discutăm despre bugetul 2012 în același moment în care, la Bruxelles, Consiliul European discută despre problemele bugetare naționale. Pare un paradox să aprobăm bugetul Uniunii în același timp cu aprobarea unor scheme de ajutor bugetar.

Spunem că Uniunea este cea mai puternică economie mondială și că este suficient să finalizăm piața comună, în special cea a serviciilor, pentru a ne păstra această poziție.